Hvala lepa, spoštovana državna sekretarka, za te odgovore, ki oprostite, glejte, vi niste odgovorili na to, kar sem vprašal. Prvo vprašanje je bilo povezava sociale socialnega dela dohodnine, to je splošna olajšava za socialno državo. Rekel sem, vsebinsko sem vas prosil, če lahko se do tega opredelite. Vi ste tule predstavnica vlade, zaradi mene lahko tule sedijo vsi ministri pa odgovarjajo pač ne sedijo, so vas so tule poslali. In pač. To vsebinsko vprašanje bi prosil, če lahko dejansko vidik svoj vidik poveste, kaj boste vi zagovarjali, kaj vi menite glede tega. Zdaj drugo. Vi ste povedali v odstotkih, vsi davki so se povečali, DDV za petnajst odstotkov, dohodnina, ne vem, za enajst odstotkov ali pet odstotkov, davek od dohodka za enajst odstotkov, povejte, koliko je to milijonov. Vi govorite tukaj o petsto šestdesetih milijonih pa jaz vzamem še milijardo od prej, dva sedemnajst-dva šestnajst, in dokazujem vam, da ta rešitev, ki je tukaj predlagana in ki jo podpirano podpiramo, ne pomeni slabitve trdnosti javnih financ. Vi ste mi to samo delno odgovorili, ko ste naštevali te odstotke. Glejte, tudi mi samci lahko to izračunamo. Zdaj. Če imate vi ta podatek, v absolutnih zneskih bi vas prosil. Drugo, kaj boste naredili? Omenili ste koalicijsko pogodbo. Jaz sem jo bral, ampak tam piše, premoženje boste obdavčili. Pa sem vas spraševal, a boste, pa vas zdaj sprašujem, a boste obdavčili slike posameznikov, a boste obdavčili zlatnino in srebrnino posameznikov, a boste obdavčili zlat pribor posameznikov. To je premoženje ljudi. O tem govorite v koalicijski pogodbi. Vi govorite v svojem mnenju, da boste pač dali neke nadaljnje, skratka, da boste to razvijali in tako naprej. Vi mnenje to govorite, pa ne poveste vsega. Dajte povedati tisto, kaj boste obdavčili v tako imenovanem davčnem prestrukturiranju. To bi vas res prosil. Jaz vas lepo prosim, gospa državna sekretarka, če lahko odgovorite na moje začetno vprašanje! In še enkrat, vloga, kakšen odnos imate do splošne olajšave glede preživetja ljudi. Prosim.